Most is hasonló dolog történik. Nyugati szocialista és liberális kollegáink közül sokan a volt kommunisták és álliberálisok pártját fogják az igazi rendszerváltoztatókkal, néhai Antall József követőivel, Orbán Viktor szabadságharcosaival szemben. Ez mutatkozik meg a médiatörvény viszonylatában. Hölgyeim és uraim! Még véletlenül se tévesszük össze a múlt levitézlett bajnokait és örököseit, a posztkommunistákat az igazi hiteles baloldaliakkal. A kettő nem ugyanaz! Annak idején Albert Camus nek is rá kellett döbbennie, hogy kik is valójában a szovjet sztálinisták és a magyar szabadságharc oldalára állottak.